Gospod podpredsednik, najlepša hvala za besedo. Predlagam, da opozorite poslance SDS-a, naj dajo mir, ker pa drugi bi radi sodelovali v razpravi oziroma radi bi poslušali ostale poslance, ki razpravljajo, oni pa delajo nemir, ves čas. Hvala.